ainsi qu'avec le service européen pour l'action extérieure de Mme Ashton. J'aimerais, par ailleurs, revenir sur un point peu développé dans ces rapports, qui concerne la mobilité des artistes et des professionnels du secteur culturel. Celui ci revêt en effet une importance capitale pour l'avènement d'un espace européen de la culture.

Deuxièmement, l'élimination comme cela a déjà été dit des barrières régulatrices et administratives qui entravent la bonne circulation, dans l'espace Schengen, des acteurs du secteur culturel, en particulier celle des ressortissants des pays tiers, en établissant, par exemple, des procédures accélérées communes au sein de l'Union européenne pour les visas à court et à long termes, ainsi qu'une procédure unique pour l'obtention des permis de travail dans l'Union. J'invite fortement la Commission à continuer à travailler sur ces sujets. Enfin, dans un contexte de montée en puissance, dans les loisirs culturels, d'un mainstream global largement américain, il est urgent de rappeler à l'Union européenne et aux États membres l'importance de se doter d'outils permettant d'assurer la défense et la promotion de la diversité des cultures européennes et des pays tiers. L'Europe doit donc se repositionner et ne pas abandonner la bataille du soft power l'enjeu étant bien aujourd'hui celui du respect de la diversité culturelle comme élément de dialogue et comme gage de paix et de stabilité à l'échelle mondiale.